Izvolite. Ja. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem prisotnim! Mogoče za začetek je prav, da si obudimo spomin o okoliščinah, v katerih je država gospodarila v letu dva tisoč sedemnajst. V letu dva tisoč sedemnajst smo imeli ugodne makroekonomske okoliščine. Imeli smo visoko gospodarsko rast, ki je bila v največji meri posledica, če se izrazim prosto po Luki Mesecu, Ahilove pete slovenskega gospodarstva torej, zaradi izvoza. Bili smo, sredi finančne perspektive dva štirinajst-dva dvajset, torej bi morali na polno črpati in koristiti evropska sredstva za dobre, pametne projekte, ki bi pomenili dodano vrednost našemu gospodarstvu, prebivalstvu in ostalim. In skratka, imeli smo neko vlado, ki je imela tudi v parlamentu izjemno veliko večino. In pred sabo imamo sedaj zaključni račun za to leto, ko bi morale tudi številke odražati vse to, o čemer danes govorimo, pa žal ne. O približno devetih milijardah in pol je bilo realiziranih tristo enaindevetdeset milijonov evrov za investicije. Jaz malokakšno občino poznam, da bi za investicije namenjala manj kot deset odstotkov tistega, s čimer letno razpolaga. Večinoma so odstotki od trideset do šestdeset. Ob teh izjemnih okoliščinah smo pridelali tristo šestindvajset milijonov oziroma je Cerarjeva vlada pridelala tristo šestindvajset milijonov proračunskega primanjkljaja. Res, da ga je načrtovala šeststo in se je nekdo še pohvalil na odboru s tem, da je bil zmanjšan skoraj za pol. Ob teh ugodnih okoliščinah, ob tem, ko je, ko bi morala finančna perspektiva teči s polno paro, je Cerarjeva vlada namesto cirka milijarde evrov denarja iz evropskih virov pridobila tega denarja za štiristo šestnajst milijonov. Več kot pol manj od predvidenega. In nikomur se leta dva sedemnajst ni zdelo vredno, da bi prišel pred ta parlament, s strani vlade, Cerarjeve vlade, in poslancem nalil čistega vina. Vsaj septembra bi bil še primeren čas, da bi to storil. Slišali pa smo, v zadnjem obdobju, prav intenzivne hvale o tem, kako je bila Cerarjeva vlada uspešna pri črpanju evropskega denarja in kmalu bomo začeli poslušati tudi hvale o tem, kako sedanja vlada je uspešna pri črpanju, pa nas bodo številke, po moje, za leto dva osemnajst postavile na realna tla. Ko smo o tem zaključnem računu razpravljali na komisiji za nadzor javnih financ, smo imeli tisti teden, tisti petek razpravo o evropskem denarju. In jaz sem takrat na odboru povedal, da pričakujem, da glede na te številke, najmanj, kar je, da minister odstopi, glede na, glede na to, da je komaj zasedel ta ministrski položaj, kar se je kasneje tudi zgodilo. Ne sicer zaradi tega katastrofalnega črpanja, ampak zaradi drugih razlogov, ker pač ni pokazal nobenih aktivnosti, da bi bilo letos kaj bolje. Smo pri koncu leta dva tisoč osemnajst. Imamo še slabi dve leti na razpolago, da ta sredstva na ustrezen, pameten način zavežemo, ki ostajajo, in ni nobenih konkretnih aktivnosti, ki bi govorile o tam, da bo vlada Marjana Šarca storila vse, da se bo to tudi zgodilo. Ker če se te aktivnosti odvijajo zadnji trenutek, zadnjo sekundo, potem se sredstva porabijo tudi slabo in za slabe projekte in temu bomo po moje priča tudi v okviru te finančne perspektive. Je pa pred vrati že nova in vlada in vladni pogajalci se hodijo v Bruselj pogajat za novo perspektivo, torej, bi bi se morali danes pogovarjati o tem, kako bomo novo perspektivo čim bolj učinkovito črpali, porabili, ne pa o tem, da se ukvarjamo sedaj z reševanjem starih zavoženih zadev. Dolg državnega proračuna je bil konec lanskega leta osemindvajset milijard sedemsto štirideset milijonov. In ko sem prej omenil, da smo, da je v letu dva sedemnajst bil realiziran primanjkljaj v višini tristo šestindvajset milijonov, sem pozabil povedati, da se je pa dolg v dva sedemnajst še dodatno povečal za milijardo šeststo enajst milijonov evrov. Za milijardo šeststo enajst milijonov evrov se je povečal dolg, kljub temu smo realizirali tristo šestindvajset milijonov evrov primanjkljaja. In nekateri, oprostite, bi radi delili, tisto, kar zdaj smo presegli. Kaj smo presegli? Minus bi nekateri delili, ali kaj? In glede na aktivnosti, ki se odvijajo v zadnjih tednih Šarčeve vlade, bo nekatere v prihodnjih letih še krepko bolela glava, ker se proračunski izdatki povečujejo, pa zaradi tega ne bo dodana vrednost, ne pri boljšem položaju, pri posameznih storitvah državne uprave in javnega sektorja, ne pri plačah, ne kjerkoli drugje. Pred desetimi leti, enaintridesetega dvanajstega dva tisoč osem, je bil dolg državnega proračuna, veste koliko? sedem milijard sto dvainosemdeset milijonov. Več kot dvajset milijard manj, kot je danes. Se pravi, več kot dvajset milijard evrov v desetih letih. Za kaj? Za kaj, se sprašujem? Imajo zaradi tega ljudje boljše zdravstvene storitve? Nimajo, vedno slabše so. Imajo zaradi tega ljudje dostojne pokojnine? Nimajo. Dobijo pošteno plačilo za delo, ki ga opravljajo? Še vedno ne vsi. Da ne govorimo o vsem drugem, kar bi se dalo urediti z dvajsetimi milijardami evrov, gospe in gospodje. Tako da tega zaključnega računa za leto dva sedemnajst ni mogoče podpreti ne iz formalnih vidikov, ker so bili že omenjeni, tudi zadržki računskega sodišča in vsega ostalega, predvsem pa ga ni mogoče podpreti zaradi vsebinskih razlogov in enkrat je temu slabemu gospodarjenju in temu, da vlada ne čuti odgovornosti do parlamenta, da bi pravočasno opozorila na to, da se proračun ne izvršuje tako, kot je bilo načrtovano, treba narediti konec. In konec lahko naredimo samo na ta način, da glasujemo proti temu zaključnemu računu. Dodatno pa mislim, da bi konec temu slabemu gospodarjenju naredilo uveljavljanje odgovornosti, kajti žal v tej državi je zelo malo ljudi, ki odgovarjajo za slabo gospodarjenje. Ponavadi na kakšnem nižjem nivoju se še kdo najde. Na teh najvišjih, kjer bi ta odgovornost morala biti največja, pa žal tega ni. Jaz osebno vseh teh razlogov tega zaključnega računa ne bom podprl oziroma bom glasoval proti.